Chciałbym się dołączyć do wyrazów uznania dla naszego sprawozdawcy Knuta Fleckensteina, ale ja mogę powiedzieć, że jest to tak solidna firma, że jego sprawozdanie zawsze może być albo bardzo dobre, albo jeszcze więcej niż bardzo dobre, czyli doskonałe. Natomiast wsłuchując się w głos pani minister, a także pana komisarza Hahna, mam takie wrażenie, że pewien pakiet spraw powtarza się niezależnie od tego, o którym państwie mówimy, czyli korupcja, przestępstwo, sprawność systemu sądownictwa, sprawy mniejszości, sprawy człowieka. Myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę naszym albańskim przyjaciołom na sprawy gospodarcze że powinni nabrać rozpędu gospodarczego, zanim przystąpią do Unii Europejskiej i na sprawy społeczne żeby im uświadomić, że nasza gospodarka to społeczna gospodarka rynkowa, a zatem pakiety socjalne, pakiety społeczne,